virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á breytingu á lögum um almannatryggingar lögum um félagslega aðstoð lögum um ábyrgðasjóð launa lögum um fæðingar og foreldraorlof lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál með síðari breytingum þetta frumvarp er lagt fram samhliða frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tíu þar sem stefnt er að því að draga verulega saman útgjöld ríkisins þær lagabreytingar sem ég mæli fyrir hér eru liðir í því að ná markmiðum ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum fyrirhugaðar lagabreytingar snúast einnig um ýmsar endurbætur á gildandi löggjöf meðal annars til að stuðla að betri lagaframkvæmd og skýrari réttarstöðu fólks þegar taka þarf á ágreiningsmálum þá eru lagðar til lagabreytingar sem miða að því að taka fyrstu skrefin í átt að heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu ég nefni einnig sérstaklega breytingar sem ráðgerðar eru til að stuðla að nauðsynlegri uppbyggingu á stofnanaþjónustu fyrir aldraða annars vegar er um að ræða tímabundna heimild til framkvæmdasjóðs aldraðra til að standa straum af rekstrarkostnaði sextíu nýrra hjúkrunarrýma árin tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán og hins vegar lagabreyting sem heimilar íbúðalánasjóði að lána sveitarfélögum fyrir kostnaði við framkvæmdir vegna uppbyggingar hjúkrunarrýma að óbreyttu væru engar framkvæmdir mögulegar á þessu sviði á næstu árum þrátt fyrir mikla þörf en gangi fyrirhugaðar lagabreytingar eftir getum við haldið áfram nauðsynlegri uppbyggingu hjúkrunarrýma sem er afar brýnt virðulegi forseti það er þungbært að vera staddur í þeim sporum að þurfa að mæla fyrir aðgerðum sem rýra kjör hjá hópum fólks þar sem margir eru langt kyrrstöðutímabil einhver orð um um félagslega aðstoð fyrirhugaðar breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð eru í þrettán greinum í aðhaldsaðgerðum vegur þungt að bætur almannatrygginga verða ekki hækkaðar árið tvö þúsund og tíu og sömuleiðis verða meðlagsgreiðslur óbreyttar frá því sem nú er mikilvæg breyting var gerð í september í fyrra með setningu reglugerðar um lágmarksframfærslutryggingu til að bæta stöðu þeirra sem fjárhagslega eru verst settir í hópi lífeyrisþega fjárhæð framfærslutryggingarinnar var hækkuð umtalsvert um síðustu áramót og miðast nú við hundrað áttatíu þúsund krónur hjá þeim sem búa einir en hundrað fimmtíu og þrjú þúsund fimm hundruð hjá öðrum í þessu frumvarpi er miðað við að festa lágmarksframfærslutrygginguna í sessi með því að leiða hana í lög um alllangt skeið hefur verið unnið að heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins og skilaði verkefnisstjórn sem fjallað hefur um málið skýrslu um nýskipan almannatrygginga í október síðastliðnum stefnt er að því að leggja fram frumvarp á komandi vorþingi sem mun að verulegu leyti byggjast á skýrslunni engu að síður eru hér lagðar til breytingar á almannatryggingalöggjöfinni sem ekki er unnt að bíða með þar til heildarendurskoðun hennar fer fram í fyrsta lagi er valdsvið úrskurðarnefndar um almannatryggingar rýmkað þannig að hlutverk hennar verður einnig að úrskurða um aðrar greiðslur en bætur samkvæmt almannatryggingalögum þetta eru til dæmis meðlagsgreiðslur og mál sem rísa varðandi endurkröfurétt og innheimtu ofgreiddra bóta á grundvelli almannatryggingalaga og laga um félagslega aðstoð til þessa hefur nefndin þurft að vísa frá málum sem þessum og hefur það valdið kærendum óþægindum og óvissu auk þess að standa leiðbeiningarskyldu tryggingastofnunar ríkisins fyrir þrifum með áformaðri lagabreytingu eykst réttaröryggi borgaranna sem geta borið þessi ágreiningsefni undir sjálfstæða og óháða úrskurðarnefnd búist er við að þetta hafi í för með sér fjölgun kærumála sem fara fyrir úrskurðarnefndina og því er hér lagt til að hámarksfrestur hennar til að kveða upp úrskurði verði lengdur úr tveimur mánuðum í þrjá í öðru lagi eru lagðar til breytingar á innheimtu ofgreiddra bóta í almannatryggingakerfinu til einföldunar á innheimtuferlinu og til að draga úr innheimtukostnaði sem fellur á skuldara láti hann hjá líða að endurgreiða tryggingastofnun ofgreiddar bætur úrskurðir úrskurðarnefndar almannatrygginga um endurkröfur ofgreiddra bóta verða aðfararhæfir og sömuleiðis ákvarðanir tryggingastofnunar ríkisins um sama efni hér er fyrst og fremst um að ræða skuldara sem hafa fengið ofgreiddar bætur þar sem tekjur þeirra hafa reynst hærri en þeir gerðu ráð fyrir í tekjuáætlunum og hafa nú misst bætur vegna tekna sinna og ekki sinnt innheimtutilraunum tryggingastofnunar þá er lagt til að heimilt verði að fresta greiðslu bóta og greiða þær í einu lagi þegar álagning skattyfirvalda á opinberum gjöldum liggur fyrir þetta verður aðeins gert ef umsækjandi eða bótaþegi óskar sjálfur eftir því er þetta gert til að draga úr fjölda tilvika þar sem bætur eru vangreiddar eða ofgreiddar en ekki síður til að einfalda framkvæmd tryggingastofnunar við greiðslu tekjutengdra bóta í þriðja lagi er lagt til að aldursviðmið örorkulífeyris verði hækkað úr sextán ára aldri í átján ára aldur til samræmis við lögræðislög þannig að örorkubætur nái ekki til ófjárráða einstaklinga þessi breyting er eðlileg þegar horft er til þess að örorkustyrkur er veittur einstaklingum frá átján ára aldri og umönnunargreiðslur eru greiddar vegna barna til átján ára aldurs brögð hafa verið af því að ungmenni hafa fengið greiddan örorkulífeyri samtímis því að foreldrar þeirra hafa fengið umönnunargreiðslur og mun lagabreytingin koma í veg fyrir slíkar tvígreiðslur sem ekki eru heimilar samkvæmt lögunum áætlað er að þessi breyting aldursviðmiða lækki útgjöld til örorkulífeyris um níutíu milljónir króna á ári en á móti er reiknað með að umönnunargreiðslur aukist um þrjátíu milljónir króna ég vil þó sérstaklega taka fram að breytingin mun ekki ná til þeirra sem þegar fá greiddan örorkulífeyri og ekki hafa náð átján ára aldri þeir einstaklingar munu halda greiðslum sínum óbreyttum í frumvarpinu er gert ráð fyrir að bráðabirgðaákvæði um frítekjumark vegna atvinnutekna öryrkja við útreikning tekjutryggingar verði óbreytt til loka næsta árs eða sem svarar tæpum hundrað og tíu þúsund krónum á mánuði markmið ákvæðisins er að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku öryrkja sem er mikilvægara nú en nokkru sinni í ljósi efnahagsástandsins tvöfaldur barnalífeyrir samkvæmt gildandi lögum um félagslega aðstoð getur tryggingastofnunar ríkisins greitt barnalífeyri vegna skólanáms eða starfsþjálfunar ungmennis á aldrinum átján til tuttugu ára ef annað foreldri eða bæði eru látin eða ef annað þeirra eða bæði eru elli eða örorkulífeyrisþegar sama gildir ef ekki er hægt að framfylgja úrskurðum sýslumanns um greiðslu foreldris á framlagi til menntunar eða starfsþjálfunar í tilvikum sem þessum hefur aðeins verið greiddur einfaldur barnalífeyrir þetta fyrirkomulag hefur falið í sér mismunun þar sem önnur ungmenni á aldrinum átján til tuttugu ára hafa getað fengið samtímis barnalífeyri vegna náms samhliða menntunarframlagi í frumvarpinu sem ég mæli fyrir hér er lögð til breyting til að jafna stöðu ungmenna að þessu leyti þannig að heimilt verði að greiða tvöfaldan barnalífeyri í umræddum tilvikum til dæmis ef báðir foreldrar eru öryrkjar áætlað er að útgjöld ríkissjóðs aukist um tuttugu og fjórar milljónir króna vegna þessa breytingar á lögum um fæðingarorlof áform um breytingar á lögum um fæðingarorlof hafa verið mikið til umræðu að undanförnu og skoðanir skiptar um málið í frumvarpinu er lagt til að réttur foreldra til fæðingarorlofs vegna fæðingar barns frumættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur verði áfram níu mánuðir alls líkt og verið hefur þannig að hvort foreldri eigi sjálfstæðan þriggja mánaða rétt auk þriggja mánaða sem þau eiga sameiginlega aftur á móti er lagt til að greiðslur vegna þriðja mánaðarins sem foreldrar eiga sameiginlega

gert er ráð fyrir að foreldrar nýti rétt til töku þessa mánaðar einhvern tíma á næstu tuttugu og fjórum mánuðum þar á eftir ef foreldrar kjósa geta þeir tekið alla níu mánuðina á fyrstu þrjátíu og sex mánuðum eftir fæðingu barns ættleiðingu þess eða töku í fóstur þeim er þá heimilt að fá fæðingarorlofsgreiðslum dreift á níu mánuði í stað átta mánaða og verða mánaðarlegar greiðslur þá lægri sem því nemur áhersla skal lögð á að hér er um tímabundnar aðgerðir að ræða þar sem markmiðið er að taka aftur upp óbreyttar greiðslur eins og verið hafa til þessa um leið og aðstæður í ríkisfjármálum leyfa á sama hátt er lagt til að greiðsla fæðingarstyrks fyrir einn mánuð af sameiginlegum rétti foreldra frestist þar til barnið nær þriggja ára aldri eða um þrjátíu og sex mánuði frá því að barn kom inn á heimili ef um frumættleiðingu eða varanlegt fóstur er að ræða það verður að segjast sem er að sú tillaga að breytingu á lögum um foreldra og fæðingarorlofi sem hér er lögð til er ekki að mínu skapi ég hafði áður lagt til breytingu sem fól í sér lækkun á hámarksgreiðslum en gerði ráð munu áformaðar lagabreytingar koma einstæðum foreldrum og börnum þeirra verst auk þess sem þessi leið kann að kalla á útgjaldaauka fyrir sveitarfélögin þá ber þess að geta að hér er ekki um raunverulegan sparnað að ræða heldur er útgjöldum frestað um nokkur ár leiðin sem ég lagði til hefur þann annmarka að með henni dregur úr líkum á því að tekjuhærra foreldrið sem oftast er karlinn nýti rétt sinn til

öryrkjum hefur fjölgað ört á liðnum áratug og rannsóknir sýna að samband er á milli vaxandi atvinnuleysis og fjölgunar öryrkja mikilvægt er að allir sem einhverja starfsgetu hafa eigi kost á endurhæfingu sem auka möguleika þeirra til atvinnuþátttöku í frumvarpinu er skýrt kveðið á um heimild til að greiða endurhæfingarlífeyri til einstaklinga á aldrinum átján til sextíu og sjö ára hámarkstímabil endurhæfingarlífeyris er nú tólf mánuðir með mögulegri framlengingu um sex mánuði eða allt að átján mánuðir með þessu frumvarpi er lagt til að hámarkstímabil endurhæfingarlífeyris verði átján mánuðir en að unnt verði að framlengja það um átján mánuði til viðbótar eða í allt að þrjátíu og sex mánuði ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi er þá einkum átt við að góðar líkur séu taldar á því að einstaklingur öðlist starfshæfni fái hann lengri tíma í starfsendurhæfingu og rétti fólks til endurhæfingarlífeyris framkvæmd endurhæfingar og eftirliti með henni breytingarnar hafa allar það meginmarkmið að bæta fyrirkomulag endurhæfingar og auka líkur á því að henni sé fylgt eftir þannig að færri einstaklingar verði öryrkjar til langframa samhliða frumvarpinu er gert ráð fyrir breytingum á reglugerð um örorkumat og breytingum á örorkumatsstaðli sem henni fylgir byggjast fyrirhugaðar breytingar á athugasemdum sem fram hafa komið meðal annars frá læknum sem að koma að gerð örorkumats en þeir hafa bent á að heilsufarsleg skilyrði fyrir mati á fullri örorku séu ekki nógu ítarleg og stendur til að bæta þar úr umræddar breytingar eru tímabundnar þar til að nýtt kerfi verður tekið í notkun þar sem áhersla verður lögð á getu fólks til starfa í stað þess að einblína á vangetu fólks eins og hingað til hefur verið gert ábyrgðarsjóður launa virðulegi forseti fyrir ári var gerð breyting á lögum um ábyrgðarsjóð launa sem ætlað var að draga úr vaxtakostnaði sjóðsins af kröfum lífeyrissjóða sú breyting hefði sparaði sjóðnum um sjötíu milljónir króna árið tvö þúsund og tíu viðræður við þá aðila sem hlut eiga að máli leiddu til þess að ákveðið hefur verið að hverfa aftur til sama horfs og áður þannig að allar kröfur sem sjóðurinn ábyrgist beri vexti óháð því hvenær þær féllu í gjalddaga innan ábyrgðatímabils laganna til að mæta kostnaðaraukanum sem af þessu hlýst verður ábyrgðargjald í sjóðinn hækkað úr núll komma tvö prósent í núll komma tuttugu og fimm prósent af gjaldstofni þess þegar upp er staðið mun hækkun ábyrgðargjaldsins skila ríkissjóði um tvö hundruð og sautján milljónum króna umfram þann kostnaðarauka sem leiðir af auknum vaxtagreiðslum og hærra ábyrgðargjaldi lög um málefni aldraðra í frumvarpinu er kveðið á um árlega hækkun gjalds í framkvæmdasjóð aldraðra vegna verðlagsbreytinga hækkunin nemur ellefu og hálft prósent eða átta hundruð sextíu og sex krónum og verður gjaldið átta þúsund fjögur hundruð krónur jafnframt er kveðið á um hækkun á tekjuviðmiði sem notað er til að ákveða hverjir eru undanþegnir greiðslu gjaldsins í sjóðinn önnur breyting á lögum um málefni aldraðra felst í framlengingu bráðabirgðaákvæðis sem sett var fyrst árið tvö þúsund og sex í kjölfar lækkunar hlutfalls og síðar afnáms tenginga á tekjum maka við tekjur vistmanna á stofnunum aldraðra þegar reiknuð er út kostnaðarþátttaka þeirra í daggjöldum leiði samanburður til aukinnar kostnaðarþátttöku vistmanns frá því sem var fyrir afnám tenginga við tekjur maka skal leiðrétta vistunarframlag ársins tvö þúsund og tíu til samræmis við það með þessu er tryggt að sú niðurstaða sem er hagstæðari fyrir vistmanninn verður ætíð valin við útreikning á kostnaðarþátttöku hans í daggjaldi loks er í frumvarpinu kveðið á um að framkvæmdasjóði aldraðra verði veitt tímabundin heimild til að standa straum af rekstrarkostnaði við sextíu ný hjúkrunarrými frá byrjun árs tvö þúsund og tólf til ársloka tvö þúsund og þrettán að þeim tíma liðnum mun ríkissjóður taka við rekstrarkostnaðinum og rekstur þeirra þá falla undir fjárlagaheimildir til reksturs hjúkrunarheimila áætlað er að kostnaður framkvæmdasjóðs aldraðra vegna þessa verði um fjögur hundruð tuttugu milljónir ára á hvort ár tímabundin heimild

önnur mikilvæg breyting sem lýtur að sama máli felst í nýju ákvæði í lög um húsnæðismál þar sem íbúðalánasjóður fær heimild til að veita sveitarfélögum lán sem nemur allt að hundrað prósent af framkvæmdakostnaði við kaup eða byggingu hjúkrunarheimila fyrir aldraða er miðað við að lánstíminn megi nema allt að fjörutíu árum virðulegi forseti verði frumvarp þetta að lögum er áætlað að útgjöld um samtals tólf hundruð níutíu milljónir króna á ársgrundvelli á móti kemur útgjaldaaukning sem áætluð er um hundrað níutíu og fjórar milljónir króna þannig að nettóáhrif til lækkunar verða samtals tæplega ellefu hundruð milljónir króna þá má bæta við um þrjú hundruð fimmtíu og sjö milljónum króna sem koma í auknar tekjur vegna breytinga á gjaldi í ábyrgðarsjóð launa og að þeim meðtöldum batnar afkoma ríkissjóðs um samtals fjórtán hundruð fimmtíu og þrjár milljónir króna hér